virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá utanríkismálanefnd nefndin hefur fjallað um mál þetta og er með þessari tillögu leitað heimildar alþingis til að ríkisstjórnin staðfesti þrjá samninga um veiðar úr norsk íslenska síldarstofninum í norðaustur atlantshafi á árinu tvö þúsund og átta samkomulag milli íslands og noregs um veiðiheimildir innan efnahagslögsögu noregs norðan fertugasta og annarrar gráðu norður fiskveiðilögsögu jan mayen og efnahagslögsögu íslands á árinu tvö þúsund og átta og loks samkomulag milli íslands og rússneska sambandsríkisins um veiðiheimildir innan efnahagslögsögu íslands á árinu tvö þúsund og átta nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt